Monsieur le Président, en accord avec l'ensemble de l'équipe de négociation sur le Fonds social européen, et conformément à l'annexe XX de notre règlement qui, dans le cadre d'un accord avec le Conseil et la Commission, définit les conditions des trilogues, nous avons dû, ce matin, interrompre la négociation

Je pensais nécessaire d'informer nos collègues et d'indiquer à ceux qui, en notre nom, négocient le cadre financier pluriannuel, que la façon dont les négociations se poursuivent sur les bases législatives a aussi une importance déterminante pour que demain existe un budget européen.